Monsieur le Président, chers collègues, nous ne ferons plus l'Europe sans ses citoyens. 2013 sera l'Année européenne des citoyens. C'est une bonne nouvelle. C'est un vrai enjeu et il faudra se donner les moyens de faire de cette année, dans le contexte difficile que connaît l'Union européenne, face à la désaffection et au manque de confiance, celle des citoyens européens, l'an I de la citoyenneté européenne au quotidien. Nous devons envoyer aux citoyens, qui sont la raison de notre présence ici, le message que le Parlement et l'Union européenne ne prennent pas leurs droits à la légère, qu'ils sont au cœur et dans le quotidien de toutes nos décisions. Nous avons besoin d'une campagne à la hauteur des enjeux. Les économies dans le budget ne doivent pas se faire sur ce sujet si nous ne voulons pas que le fossé entre l'Union et ses citoyens se creuse encore. Le programme d'action devra être ambitieux.

Je constate, avec regret, que les droits et outils de démocratie participative sont méconnus par nos citoyens. En 2013, remettons les citoyens au cœur de nos institutions et, avec eux, remettons l'Europe au cœur de nos territoires.